Dans ces conditions, la question est de savoir si ces propositions représenteraient ou pas une amélioration par rapport aux règles européennes et nationales, actuellement en vigueur, très incomplètes et imparfaites.

Parce que face à cette proposition qui est, pour nous, à prendre ou à laisser, les questions que nous devons nous poser, aujourd'hui, sont notamment les suivantes sommes nous vraiment convaincus qu'après 11 heures de vol de nuit, voire 12 heures trente en cas de départ dans l'après midi, un pilote sera toujours en état d'alerte et de vigilance suffisant pour gérer toute manœuvre délicate?

Sommes nous vraiment prêts à accepter l'idée que quelques heures de repos à bord d'un avion de ligne permettent au pilote d'être parfaitement opérationnel après 16 heures en vol? Diverses études scientifiques, dont celle commandée par l'EASA dans le cadre de la préparation de ce règlement, nous disent exactement le contraire. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, il en va de la sécurité des équipages et des voyageurs, mais aussi de celle des éventuelles victimes au sol de toute catastrophe aérienne. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, à moins d'être convaincus que tous les scientifiques se trompent, à moins de croire qu'aucune situation imprévue ou condition climatique défavorable n'exigera jamais l'intervention de pilotes mais aussi d'hôtesses et de stewards en pleine possession de leurs moyens, aussi bien physiquement que mentalement. Nous n'avons pas d'autre choix que de rejeter cette proposition, celle de la Commission, et de vous demander, Monsieur le Commissaire, peut être même avec les éléments de dernière minute, de vous remettre au travail sans délai en tenant compte, cette fois ci, pleinement des recommandations les plus récentes du monde scientifique.